planteada en este informe, de la misma manera que han quedado al margen del principio de modulación aplicado en los últimos años dentro de la política agrícola común.

Ese recorte no haría más que acrecentar las dificultades con las que se ya se enfrentan estas regiones, en las que el presupuesto procedente de la PAC es muy escaso. En ese sentido, me gustaría recordarles que, con motivo de la última modificación del POSEI, el Parlamento defendió un incremento sustancial de los fondos destinados a esas zonas, pues ha quedado demostrado que son netamente insuficientes. Las ayudas nacionales que otorgan, desde hace años, Francia y España para completar los fondos que reciben las regiones ultraperiféricas de la política agrícola común son otra prueba fehaciente de que el apoyo de la Unión Europea en materia agrícola no es suficiente. Recordemos, además, que estas regiones se enfrentan de forma especialmente dura a la crisis económica, con tasas de paro que superan la media europea y con un sector agrícola que supone actualmente el principal refugio económico de muchos trabajadores.